Während es sich hier bei diesen Bestimmungen um polizeiliche Zusammenarbeit in Strafsachen handelt, weist Artikel 215 auf die Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik hin. In diesem Bereich allerdings verbleibt die alleinige Kompetenz beim Rat. Somit ist auf der einen Seite bei Artikel 75 das Parlament als Mitgesetzgeber vorgesehen, auf der anderen Seite erfolgt bei Artikel 215 nur eine Unterrichtung des Parlaments. In beiden Fällen geht es aber um allfällige Eingriffe in die individuellen Rechte der Bürger oder von juristischen Personen, weshalb Rat und Kommission unbedingt zu klären haben, wie das Verhältnis dieser beiden Bestimmungen zueinander ist und warum gerade bei Artikel 215 das Parlament nicht mit einbezogen werden soll.